Pane předsedající, chci se vyjádřit k jedné události, která zase po roce zasáhla náš kontinent.

Komise i studie, které jsem hledala, potvrzují, že žádné hospodářské či energetické úspory změna času Evropě nepřináší.

Pro citlivé lidi působí přechodně i určité zdravotní potíže.

Proto se obracím znovu na Evropskou komisi, aby se zrušením střídání času v Unii začala aktivně zabývat.